Inzwischen liegen auch die konkreten inhaltlichen Regulierungen vor. Welche Entwicklungen sieht die Kommission nun als gefährlich an, welche wirtschaftlichen Probleme will Sie korrigiert wissen? Ein Wachstum der Lohnstückkosten in den Euro Ländern von mehr als 3 pro Jahr gilt der Kommission als Problem. Ein Grenzwert für sinkende Löhne ist hingegen nicht vorgesehen. Billig, liebe Kommission, heißt nicht gleich gut. Es reicht nicht, die Mitgliedstaaten darauf zu trimmen, Wohlstand auf Kosten der Handelspartner zu erreichen. Ohne Investitionen in Bildung, Gesundheit und Energieeffizienz können wir unsere Arbeitnehmer zwar ausbeuten bis auf die Knochen, wirtschaftliche Erfolgsgeschichten werden wir so aber nicht schreiben. Ein weiteres Beispiel aus dem scoreboard Der Verlust von Exportmarktanteilen soll überprüft und sanktioniert werden. Das ist Unfug. Bei zunehmendem Welthandel nehmen Europas Anteile statistisch gesehen zwangsläufig ab. Der Indikator bestraft folglich die Länder, die bereits im Welthandel verflochten sind.